Deplâng însă în același timp faptul că, în niciun fel, acest raport nu a conținut până la urmă o referință la o țară aflată în Parteneriatul Estic și care, cred, trebuia asociat cu Moldova, măcar simbolic. E vorba de o țară care a cunoscut numeroase progrese în ordinea politică, e vorba de Moldova. Cred că astăzi zidul cel mai puternic pe care îl cunoaștem în Europa se află la granița de est, între România și Moldova, și cred că acest fapt trebuie deplâns.